Monsieur le Président, il est difficile d'intervenir sur la situation en Côte d'Ivoire quand celle ci évolue sans cesse et tant elle est effectivement confuse. Au préalable, je voudrais remercier mes collègues rapporteurs fictifs, qui ont travaillé ce matin sur la proposition de résolution qui vous sera soumise demain, car nous avons tous travaillé ensemble pour que cette proposition soit équilibrée et qu'elle préserve l'avenir. Nous savons aujourd'hui que des exactions ont vraisemblablement été commises dans les deux camps, et il faudra que les coupables soient poursuivis, quels qu'ils soient. C'est la population ivoirienne qui est la première victime de la situation en Côte d'Ivoire. L'ONU sur place, via l'ONUCI, n'a pas pu, n'a pas su les protéger.

De ce fait, nous n'avons pas voulu nous associer à cette résolution, et nous ne la voterons pas. On connaît le rôle de la France en Afrique. La Françafrique a fait suffisamment de dégâts, et elle continue à en faire. D'ailleurs, les autorités françaises ne s'en cachent pas puisqu'elles disent vouloir préserver les intérêts de la France qu'elles veulent assumer.